del Parlamento. Non è sempre accaduto. Io credo che il messaggio che è partito dalla Presidenza estone sia un messaggio molto positivo e, a nome di tutti i miei colleghi, voglio ringraziare Jüri Ratas e il suo governo per aver sempre voluto avere il Parlamento al centro del dibattito politico.